Konieczne jest podjęcie działań, które spowodują, że zostanie ograniczona nadregulacja gospodarek poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Niestety wysiłki Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego czasami są przeciwskuteczne. Ich intencje są szlachetne chodzi o usprawnienie funkcjonowania gospodarki, o uproszczenie ale często niestety prowadzi to do zupełnie innych efektów, do większej komplikacji, do znacznie wyższych kosztów działania, zwłaszcza małych i średnich firm. To powoduje negatywne skutki, dlatego musimy zrobić wszystko, aby uprościć gospodarkę i zmniejszyć nadregulację.